Señor presidente, la descarbonización de nuestra economía, si queremos cumplir los objetivos de París, tiene un objetivo fundamental, que es conseguir que el 94 de los combustibles fósiles, que es lo que consume el transporte, avance de una forma decidida en su descarbonización. Por eso, es importante el paquete que nos acaba de anunciar la Comisión. Este paquete se une al otro con el que estamos trabajando, el paquete de invierno, y, en concreto, a la Directiva sobre energías renovables, que se va a fijar también un objetivo de descarbonización del sector del transporte para impulsar una movilidad limpia y conseguir una mayor penetración de renovables. Creo que es el camino por el que tiene que continuar la Unión Europea. Todos los europeos debemos beneficiarnos de un tráfico más seguro, menos contaminante, y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que apoyamos la competitividad de nuestra industria, de la industria del automóvil, tan importante en países como el mío, España.